háttvirtir alþingismenn þá er komið að lokum fjórða og síðasta þingfundarins í dag og lokið því verki sem fyrir alþingi hefur legið alþingi kemur saman á ný föstudaginn tuttugasta og níunda janúar um þá dagsetningu er samkomulag ég reikna þó með því að fyrr í þeirri viku geti nefndir alþingis sem þess þurfa haldið fundi og unnið í þeim málum sem fyrir liggja ég vona að í því þingfundahléi sem senn hefst geti alþingismenn sinnt kjósendum sínum og